Madame la Présidente, 8 des Européens vivent dans une situation de dénuement extrême et n'ont pas les moyens de subvenir à des besoins essentiels pour mener une vie décente.

Sans logement, la plupart des autres droits fondamentaux sont illusoires et, notamment, le droit au travail et celui de vivre en famille. Oui, Monsieur le Commissaire, vous nous l'avez dit la crise a aggravé la situation au sein de l'Union européenne, pourtant première puissance économique du monde.

Vous nous avez égrené les outils à la disposition de l'Union européenne. Au delà des beaux discours, quelles politiques concrètes sont elles réellement mises en œuvre par les États membres, alors qu'ils ne sont même pas capables de fournir des statistiques sur le sujet? Pire, certains États membres criminalisent de plus en plus la pauvreté. Quand se donnera t on enfin les moyens de mettre en œuvre la Charte des droits fondamentaux, en commençant par ceux qui en ont le plus besoin?